Moskwa pokazuje swoje prawdziwe oblicze, ale my to oblicze znamy w Parlamencie Europejskim.

przecież nie tak znowu bardzo licznych. Uważam, że w tej kwestii musimy bardzo zdecydowanie zabierać głos, ale nie tylko tutaj. Jest czas na sankcje wobec Rosji i to oczywiście jest kwestia działań Rady, a także Komisji, co wpisuję do sztambucha obecnego tu pana komisarza.